Het toont de daadkracht van een soevereine staat binnen een al maar bemoeizuchtiger Europese Unie die niet accepteert dat een vreemde pseudo mogendheid bepaalt met welke gevaren haar burgers worden geconfronteerd. Criminaliteit overstijgt grenzen. Het is een illusie om die te bevechten door grenzen te verwijderen. Het verwijderen van grenzen zorgt namelijk voor een olievlekeffect waarbij criminaliteit van Oost Europese lidstaten naar de rijke West Europese landen vloeit. Het herinvoeren van grenscontroles is een probaat middel van een soevereine staat om te voorkomen dat ongewenste elementen de landsgrenzen overschrijden. Een soeverein land is te allen tijde aan zichzelf verplicht om op de best mogelijke manier op te komen voor de belangen van zijn eigen volk. Een regering die haar volk verwaarloost ten koste van bandieten en klaplopers, miskent haar eigen geschiedenis en verloochent de belangen van haar burgers.

Zo wordt aan Nederlandse douaniers de eis opgelegd dat zij van binnenkomende treinen per traject slechts twee treinen per dag mogen controleren en per trein slechts twee treinstellen.

Geef onze douaniers en marechaussees de ruimte om te controleren zoals zij dat willen, gebaseerd op jarenlange ervaring, empirisch onderzoek en gevoel voor urgentie.